Worüber sprechen wir hier? Wir sprechen über die Erfassung aller Telekommunikationsdaten, aller Telekommunikationsrahmendaten von allen 500 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern, jederzeit nicht in bestimmten Situationen, nicht dann, wenn sie sich verdächtig machen, sondern immer und jederzeit! Es handelt sich um die ständige Überwachung aller Menschen! Sie müssen sich vorstellen, was für ein tiefer Eingriff in die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger in Europa dies ist.

Ich habe diese Beweise nicht gesehen, und ich habe auch keinerlei Anzeichen dafür. Wenn Sie sich überlegen, was z.

Das ist ziemlich teuer gewesen.

Das wäre eine anlassbezogene, richtige Ermittlung.